Panie Przewodniczący!

Stały wzrost liczby pasażerów podróżujących drogą lotniczą to powód do dumy i niezaprzeczalny sukces europejskich linii lotniczych.

Komisja Europejska słusznie chce wyjść naprzeciw problemom teraźniejszości i przyszłości tego sektora, projektując pakiet lotniczy. Taki zbiór regulacji nie może jednak doprowadzić do wyhamowania dynamicznego rozwoju europejskiej branży lotniczej, zwłaszcza poprzez narzucenie przedsiębiorcom znacznych obciążeń finansowych i administracyjnych. W pierwszej kolejności musimy zatroszczyć się o bezpieczeństwo pilotów, pasażerów i obsługi naziemnej oraz znaleźć sposób na wczesne eliminowanie zagrożeń dla ruchu lotniczego. Ważne jest również wspieranie innowacyjności, która jest kluczem do budowania efektywnych narzędzi kontroli powietrznej. Powinniśmy, choć rozsądniej niż do tej pory, inwestować w infrastrukturę, zarówno w lotniska, jak i drogowe połączenia poprawiające komunikację między portami lotniczymi a obszarami zurbanizowanymi. Musimy również zadbać o to, aby na światowym rynku lotniczym europejskie linie lotnicze nie były poddawane nieuczciwej presji przez konkurencję nieakceptującą zasad wolnego rynku. Życzyłbym sobie, by propozycja Komisji zawierała odpowiedź na te właśnie wyzwania.